dans cette enceinte, montrant par là que les droits fondamentaux sont très importants et je ne peux que soutenir ce qui a été dit par plusieurs parlementaires, c'est à dire qu'il est grand temps que nous nous occupions des droits fondamentaux dans l'Union européenne pour avoir une crédibilité et pouvoir parler des droits fondamentaux hors de l'Union européenne.

J'ai fait analyser cela par mes experts et les questions institutionnelles que pose un tel mécanisme sont très complexes. Pour l'instant, mais il faudra poursuivre l'analyse et voir ce qu'il en est vraiment,

L'idée est attractive. Nous allons continuer à chercher quel mécanisme pourrait être utilisé sans changement de traitement pour parer au plus pressé.

Elle n'est applicable que lorsque les États membres mettent en pratique des règles européennes, par exemple lorsqu'une directive européenne, qui a été décidée entre le Conseil et le Parlement, est ensuite intégrée dans le droit

À ce moment là, la Charte s'applique, mais elle ne s'applique pas dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est à dire pour tous les autres cas, les tribunaux nationaux ont la responsabilité d'intervenir. Lorsque l'Union européenne deviendra membre de la Convention du Conseil de l'Europe, il y aura une dimension

Ce qui me semble d'une importance primordiale, au delà maintenant de toutes les questions spécifiques qui ont été posées et je vais répondre individuellement aux parlementaires qui les ont posées je pense que la grande question est la question fondamentale. Vers l'extérieur, dans nos États membres, dans les gouvernements, on ne s'est pas encore rendu compte véritablement de l'importance de la Charte.

auxquels nous avons souscrit. Ceci me semble être l'élément le plus important. D'ailleurs, je peux vous dire qu'aujourd'hui la Commission va prendre une décision concernant l'élimination de l' exequatur c'est à dire

La Charte n'est pas seulement un texte, elle est une pratique. Et si elle n'est pas mise en pratique, les élus du peuple vont le dire haut et fort. C'est cela que nous devrons essayer de mettre en place pendant les deux trois années qui précèderont les prochaines élections. Je pense que nous pouvons y arriver progressivement avec, au printemps, le premier exercice de ce style, puis l'instauration d'une tradition dans cette maison pour que plus jamais quelqu'un ne puisse dire lorsque mercredi, jeudi, vous allez vous occuper des droits de l'homme à l'extérieur de l'Union Vous n'avez pas mis en ordre votre propre maison Faisons le ensemble!